Panowie Przewodniczący! Ja również łączę się w żałobie z rodzinami ofiar zamachu w Muzeum Bardo w Tunezji i katastrofy samolotu Germanwings we Francji i z narodami, do których te ofiary należały.

Zapisy w konkluzjach Rady rzeczywiście mogłabym uznać za pierwsze kroki prowadzące do unii energetycznej, gdyby nie dość wyraźny opis wskazujący na kierunki rozwoju.

Ten dogmat z punktu widzenia Polski jest nieakceptowalny. W instytutach naukowych świata opracowywane są technologie czystego węgla.

Druga sprawa zarówno dekarbonizacja, jak i regionalne podejście do tworzenia wspólnego rynku energii dla mojego regionu Europy Środkowej i Wschodniej stanowią śmiertelne zagrożenie i prawdę powiedziawszy znacznie mniejszą ochronę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, niż obecna sytuacja prawna w Unii Europejskiej. Podobnie ma się rzecz z poufnością umów. Chcę przypomnieć, że to poprzedniemu komisarzowi Oettingerowi zawdzięczamy lepszą sytuację Polski w relacjach energetycznych z Federacją Rosyjską niż jednemu z poprzednich polskich rządów. A teraz przechodzę do swoich tematów. Zgadzam się z konkluzjami dotyczącymi Tunezji i Libii. Sądzę, że jest to właściwy kierunek podejścia, zarówno Rady, jak i Komisji. Jeśli chodzi o Rosję i Ukrainę, reżim sankcyjny powinien być wyraźnie związany nie z kontrolą nad granicą wschodnią, ale powinien być związany z odzyskaniem przez Ukrainę kontroli nad swoim terytorium, włączając w to Krym. Chcę przypomnieć, że od września, czyli od Mińska I, po luty Mińsk II sytuacja tak naprawdę w tym zakresie się pogorszyła.